Wprowadzanie jakiejś arytmetyki parlamentarnej, sposobu liczenia głosów, który ma unieważnić część prawidłowo oddanych głosów po to, żeby uzyskać zamierzony i właściwy wynik głosowania, jest praktyką znaną wyłącznie z państw totalitarnych, bo tak państwa autorytarne używały swojej władzy.